Film Vesna mi je bil zelo všeč zaradi igralske zasedbe, lokacije, glasbe in pa duha časa, katerega so opisovali. Na najbolj všeč mi je bilo pri lokaciji, ki, ke se je dogajalo na starem letališču pri Polju, katerega so kasneje prestavili. Tudi glasba v filmu je bila zelo prijetna, kar, kar se vidi tudi na na visoko produkcijo, katero so uporabili pri filmu že v tistih starih časih. Film je bil tudi lepo kostumografsko obarvan, kar si je pripomoglo z zelo veliko ljudmi, ki je sodelovalo pri filmu. Film priporočam vsem. Zakaj? Zato, ker je zelo gledljiv in je ujet duh časa ter veselje in veliko pesmi. Film Vesna bi opisal kot mladinski film, katerega zgodba je prežeta med učitelji in učenci, visoke strokovne šole, katera se odpravi za vikend na Krvavec, kjer se razvije več zgodb. Od ljubezenskih, matematičnih ter prigode našega glavnega junaka. V filmu se točno vidi, vsak, vsak karakter igralcev ter se vidi, kakšen je odnos med učiteljem in učencem. Bohinjsko jezero je meni najbolj prijeten izletniški kraj v Sloveniji, ker ima za ponuditi toliko kot nobeno jezero. Ima čisto naravo, vožnjo z ladjico, neverjeten razgled, domača hrana, prijazni domačini in pa neverjetni, neverjetni pogled na gore in Triglavski narodni park, ki nima nobeno drugo jezero v Sloveniji. Glavne znamenitosti Bohinjskega jezera so petsto let stara cerkev, stari most, ki je tudi nedoločen v časovnem obdobju, ter zaščitene vrste ptic, ki živijo ob jezeru. Pot do Bohinjskega jezera bi predlagal ti tako. Se napotiš na avtocesto proti Kranju, kateremu, katerega greš mimo, in potem za izvoz Radovljica zaviješ dol, ki prideš v rondo Šobec, in tam se spustimo proti Blejskemu jezeru. Mimo Blejskega jezera nadaljuješ pot proti Gorenjski, ki slediš tablam za Bohinjsko jezero. To je cesta, ki se od Blejskega do Bohinjskega jezera vleče kakih pet kilometrov. Nato samo nadaljujemo čez Bohinjsko Belo in smo že tam. Poklic atašeja na konzulatu mi je všeč, ker zahteva več sposobnosti oziroma veščin. Človek mora poznati več jezikov, diplomatska stanja, nekaj politike in pa navado ljudi, s katerimi deluje oziroma posluje. ljudje, ki so atašeji na različnih konzulatih, delajo najrazličnejše stvari. Kar pomeni od pomoči pri pravnih postopkih novih državljanov oziroma kakšnih imigrantov ter pomaganje pri, pri predstavi svoje države, katere predstavljajo, kjer so ter, poslovanje, na dnevni bazi, kar potrebuje ataše, ki dela v konzulatu. najbolj mi je všeč primorska jota. všeč mi je pa zato, ker je sezonska jed. v notri so sestavine, katere vse obožujem, in lahko je za pripravo, lahko napravimo v enem loncu, razen krompir moramo skuhati posebej, ker če ga skuhamo v kisli repi oziroma zelju, se ne bo skuhal in bo ostal trd. In všeč mi je, ker je sezonska jed. Za pripravo primorske jote potrebujemo svinjsko meso, kislo repo ali zelje, krompir, fižol ter začimbe. In čebulo. Okej, pripravimo tako, narežemo čebulo, jo prepražimo, dodamo šink, zelje oziroma repo, kislo, ter dodamo kuhan fižol, skuhamo krompir posebej. Ko krompir zavre, dodamo vse skupaj, zmešamo, dodamo majaron in povremo še dvajset minut ter jed je pripravljena. Knjiga, ki mi je bila všeč, nazadnje, ki sem jo prebral, je, Off the rails in Phnom Penh. Všeč mi je bila pa zato, ker opisuje točno ta kraj v določenem času v sedemdesetih in opisuje točno, kaj se dogaja, kaj lahko doživljaš in kakšno je stanje, realno stanje v tistem obdobju na tistem področju. Knjiga mi je bila všeč zato, ker predstavlja novinarja, ki se je, ki se je podal na pot po neraziskani džungli in po najbolj specifičnem času, ko je bilo konec vietnamske vojne, se je tam dogajalo zelo veliko stvari, katere ni opisoval noben. Ta novinar pa se je podal v pot v neznano in je napisal točno to, kar se je dogajalo. Naravna katastrofa cunami leta dva tisoč deset na Japonskem se je zgodil zelo, zelo na hitro in zato mi je ostal v spominu. Najbolj primerno orodje od vseh se mi zdijo vile. Ker so vsestransko uporabne. Lahko jih uporabimo na več načinov in na večih področjih. Na primer najbolj primerna uporaba je za premetavanje mrve, lahko pa jo uporabljamo tudi za štihanje zemlje, ali nakladanje na voz. Najbolj mi je všeč poletje, ker je vroče in se največ dogaja. In lahko potujemo na morje. Slabe plati poletja so vročina, gužve na cesti ter vsesplošna utrujenost. od vseh hobijev mi je najbolj všeč vožnja z motorjem. Zakaj? Ker sprošča, daje adrenalin in je na primer, ko se vozim na poti na Rakitno skozi dolge ovinke, ne razmišljaš o ničemer, vendar le o poti, ki jo predstavlja. In kako se počutiš na tisti poti. Slabe plati vožnje z motorjem so: je zelo nevarno, ne moremo uporabljati v slabem vremenu, kot je dež, neurje ali pa sneg ter zelo drag šport. Od domačih živali mi je najbolj všeč maček. Ker z njim ni veliko dela, čisti se sam, ne rabiš skrbeti zanj na dnevni bazi. Ne rabiš ga zaklepati, zavirati, ne rabiš ga imeti na vrvici. Ter skrbi samo za sebe. Samo nastaviš mu hrano in vodo. Za domačo žival, kot je maček, je, ni potrebno veliko skrbi, vendar vseeno je potrebno nekaj. Torej, treba mu je pripraviti hrano, stalno mora imeti dostop do čiste tekoče vode, in mora imeti svoj prostor za za razigravanje ter more imeti ter ga je treba česati in paziti na bolhe. Vendar pa ni tako zahteven kot pes. Ljudje segrevajo hiše na različne načine. Nekateri na trda goriva, mehka goriva ali pa na elektriko. Razlika med vsemi temi je, da trda goriva onesnažujejo zelo, elektrika postaja zmeraj dražje, ljudje pa se najbolj odločajo za ogrevanje tal. Vabim te na rojstni dan, ki ga bom praznovali v petek v telovadnici osnovne šole. Prinesi copate, nasmeh in ne pozabi priditi do štirih. Dragi Blaž, ob tvojem rojstnem dnevu ti želim vse najboljše, veliko zdravja, sreče in ljubezni ter en rahel nasvet: "Ne pij toliko."